Die Algorithmen, auf denen diese tatsächlich basieren, werden ja nicht aus dem Nichts geschaffen, sondern von Menschen geschaffen, die natürlich per se nicht neutral sind. Auch die Art und Weise, wie sie gefüttert werden, ist nicht neutral. Und deswegen ist eine der ganz wichtigen Fragen in diesem Zusammenhang die Transparenz dass die Bürger und Bürgerinnen, die Verbraucher und Verbraucherinnen auch erfahren können, woraus dieser Algorithmus geschaffen wird und welche Daten denn eigentlich tatsächlich benutzt worden sind, um mir diese Entscheidung anzubieten, die ich vielleicht beim Einkauf eines Kühlschranks haben soll, warum ich die eine Marke und nicht die andere nehmen soll, um mal ein ganz kleines Thema zu nehmen. Wenn es um das Autofahren geht ein Auto, das in Großbritannien automatisiert wurde, wo Linksfahrgebot ist, wird ein Problem schaffen in unseren rechtsfahrenden Staaten. Auch da müssen wir darauf achten, was in Zukunft in diesen Bereichen gemacht wird.